Monsieur le Président, les études invoquées pour expliquer les différences de qualité des produits au sein du marché intérieur sont insuffisantes pour justifier l'adoption de ce texte. Il faut se montrer plus prudent dans les conclusions, car l'adaptation des produits au marché respecte des mécanismes qui échappent naturellement aux législateurs. J'entends bien la volonté clairement exprimée ici de vouloir à nouveau uniformiser et centraliser les procédures de contrôle au niveau de la Commission.

Les particularités locales ou nationales doivent être prises en compte, que ce soit dans le mécanisme de formation des prix, celui des normes ou des standards de production à respecter, comme les exigences des consommateurs, que ce soit en fonction de leur niveau de vie ou même des goûts de la population locale. Il serait de bon ton de mettre un coup d'arrêt à cette centralisation excessive au sein de l'Union européenne, de ne pas infantiliser les consommateurs et de respecter la liberté des producteurs.